Ja, hvala lepa, predsedujoča, za besedo. V dvorani smo slišali kar nekaj debate, nekaj izzivov. Moramo pa se seveda zavedati, da je pred nami zakon, ki bo po finančni plati omogočil izvedbo na najcenejši način za Slovenijo dveh ključnih infrastrukturnih projektov, to sta projekt izgradnje železniške proge med Koprom in Divačo, torej izgradnjo tretje razvojne osi. Kolegi razpravljavci so se dotaknili več zadev, med njimi tudi sodelovanja Madžarske, njihove soudeležbe. jaz menim, da je prav, da vlada da je vlada poiskala nov način financiranja, da je izločila Republiko Madžarsko iz tega. Zavedati se moremo, da se Madžarska zadolžuje dražje kot Slovenija. Oni plačujejo za desetletne obveznice skoraj dva procenta, mi pa nič cela petindvajset procenta. V predlogu, ki ga je novo ministrstvo ki ga je ministrica Alenka Bratušek zavrnila, je bilo predvideno, da bi Madžarom za njihov vložek, ki ga lahko smatramo kot posojilo, plačevali skoraj tri procente letno. To to pomeni okrog šest milijonov in bi v na koncu po štiridesetih letih morali vrniti glavnico dvesto milijonov, v tem času pa bi se nateklo še za preko dvesto milijonov obresti. In ta denar lahko zdaj vlagamo v nove infrastrukturne projekte po vsej državi in tako zagotavljamo skladen regionalni razvoj. Rad bi se dotaknil tudi opazke, da je Hrvaška dobila ves denar za izgradnjo Pelješkega mostu. Ta ta pristop, ki ga je izbrala Hrvaška, pomeni centralizacijo in mi tega nočemo. Mi z evropskim mi evropski denar enakomerno razporejamo po vsej državi in tako enakomerno razvijamo vse dele naše države. Prihajam iz dela države, ki, ki ki, ki občuti, centralizacijo in seveda jaz proti takemu načinu, da bi vas denar namenili za drugi tir, ne pa za projekte na Štajerskem - vemo, da se jih izvaja v vrednosti okrog petsto milijonov, na področju infrastrukture seveda zelo nasprotujem. In ravno v tem času smo tudi na našem koncu v promet spravili, del železniške proge med Mariborom Šentiljem, za katere smo dobili petdeset milijonov evropskih sredstev. Če bi ta sredstva namenili v Luko Koper, jih v Mariboru ne bi bilo. in zato je pomembno, da se ti projekti razvijajo po celi Sloveniji, da se razvija ... da se, da se, da se vsi kraji enakomerno razvijajo, da krepimo po celi Sloveniji naš geostrateški položaj. Poleg tudi na našem koncu, - smo v bližini Avstrije, smo na razpotju z Madžarsko. Na Primorskem so v bližini, Hrvaške in in, Italije in prav je, da se ta naš geostrateški položaj na, na na na razpotju petega in desetega koridorja, vemo, da se, utrdi. Da se utrdi tudi logistika. Vemo, da se tudi zaradi približevanja Evropski uniji povečuje tranzitni promet skozi našo državo - iz iz juga proti zahodu in izhoda - t torej iz juga proti severu in iz zahoda proti vzhodu in obratno. In to je zadeva, ki jo mi s temi infrastrukturnimi projekti, ki krepijo blaginjo, ki zagotavljajo nova delovna mesta, ustvarjamo. Ne gre pa pozabiti tudi dejstva, da je projekt drugega tira železniške proge Koper-Divača zelo pomemben in bo omogočil, da že v Kopru naložimo na tovornjake ves, naložimo na vlake ves tovor, ki zdaj, ki ki se zdaj, po cesti, prevaža iz, Kopra proti proti, zalednim državam. In to je ta investicija, zelena investicija, ki jo mi s tem načinom, seveda, z aja z z seveda podpiramo. nekateri omenjate gradbene barone. Da se, da se pri teh investicijah pasejo pase skoraj mafija. Poglejte, ko je ministrica Alenka Bratušek prevzela to ministrstvo, je vse podatke, ki so relevantni, razkrila. Torej ni nobene tajne. Zmanjšala je število aneksov za več kot petdeset procentov in je pokazala, da se vsi projekti, če se le želi, dajo voditi smotrno. Bi se pa rad kod gradbeni inženir, odzval še na trditev določenih, poslanskih kolegov. Kolega Reberšak je, v svojih, izjavah oziroma v svoji razpravi, govoril, da je, umestitev tretje razvojne osi sporna. Poglejte, umestitev se, umestitev v prostor je stvar Ministrstva za okolje in prostor in v v postopkih umeščanja v prostor se presojajo tudi okoljski vplivi. In jaz pravzaprav tudi kot gradbeni inženir, ki tudi, ki ima izkušnje s s s projektiranjem najzahtevnejših projektov, ne razumem, kako bo, izgradnja ceste vplivala na vodni režim. Tega tega ne razumem. V v predhodnih razpravah je celo omenjal, raka koščaka, a ne. Rak koščak je zadeva, je je je rak, ki biva v vodnem v vodnem, okolju, in če v njega ne posegaš, če mu ne krniš življenjskega prostora, če ne zmanjšuješ pretoka vode v v vodotoku, potem ni nobenih vplivov. In, pravim, ni prav, da se z enimi polovičnimi podatki operira, da se da se zavaja ljudi, da da da se zadeve, ki so tudi po sodni plati določene, da so bile pravilno peljane, predstavljajo kot neustrezne. Jaz bom seveda zakon, kot ga je kot ga je predstavilo ministrstvo, podprl. Hvala lepa.